Svedčí to o tom, že je to výzva pre nás nielen pre Parlament, ale aj pre Európsku komisiu, pre našu zahraničnú službu. Tá živá diskusia sa viedla predovšetkým o tom, či BRIC je reálne ekonomické alebo politicko ekonomické zoskupenie, alebo je to len naša skratka pre súbor krajín, ktoré majú veľmi silnú a dynamicky sa rozvíjajúcu ekonomiku. Na tomto sa rozvíjala veľmi živá diskusia. Ja osobne si myslím, že BRIC nie je integračným zoskupením, že k nemu netreba pristupovať ako k jednotnej politickej jednotke aj keď je pravdou, že BRIC môže ad hoc vytvárať jednotné stanoviská, napríklad v Organizácii Spojených národov.

Oveľa väčší dôraz je potrebné klásť na vytváranie dvojstranných partnerstiev strategických partnerstiev medzi Európskou úniou a jednotlivými krajinami, ktoré my v skratke označujeme BRIC, pretože tieto krajiny sú skutočne historicky mimoriadne diferencované. Nielen historicky diferencované, ale aj v praktickej geopolitike, aj v hospodárskom rozvoji sú to úplne

Ale napokon sme v tejto živej diskusii našli kompromis, že treba BRIC strážiť, aby to nebol partner, ktorý by nám ušiel z našej pozornosti, a Európska únia musí zároveň rozvíjať strategické partnerstvá s veľkými ekonomikami a politickými geopolitickými jednotkami, či už je to Brazília, India, Čína